se aumenta en altura y vigilancia con un presupuesto de 17 millones de euros. Es la viva imagen de la Europa fortaleza por un lado, la miseria en la que viven las personas refugiadas que huyen de la guerra y, de frente, la respuesta violenta de las fuerzas de seguridad y los presupuestos desorbitados de muros tan altos como inútiles todo para crear una sensación de incapacidad de gestión totalmente falsa, esa sensación de invasión que tanto gusta a la derecha, sea extrema o popular. Con un compromiso político real, debemos dar acogida con derechos a todo aquel que lo necesite. Nadie asume su parte en esto, pero ya sabemos quién paga el pato miles y miles de refugiados dentro y fuera de la Unión.